Am subliniat, astfel, necesitatea de a standardiza dialogurile privind migrația și mobilitatea, am recomandat încheierea de parteneriate pentru mobilitate cu țările terțe, iar, atunci când nu este posibil, a unor agende comune pentru migrație și mobilitate. Am spus totodată că este esențială introducerea unei clauze standard privind securitatea socială. Avizul încurajează Uniunea Europeană să dea un exemplu în privința portabilității drepturilor sociale și să promoveze în cadrul OMC coordonarea securității sociale cu alte regiuni din lume. Mai mult decât atât, avizul scoate în evidență beneficiile pe care le poate aduce migrația circulară, atunci când este vorba despre relațiile cu țări terțe și mai ales în situațiile de postconflict, când diaspora poate sprijini reconstrucția țării de origine.